hæstvirtur utanríkisráðherra sagði í ræðu sinni að vísbendingar væru um það að meiri hluti þjóðarinnar vildi ekki ganga í evrópusambandið og vitnaði til skoðanakannana reyndar mætti benda hæstvirtum ráðherra á það að miðað við skoðanakannanir vill meiri hluti þjóðarinnar aðra ríkisstjórn en þá sem er nú er við völd en við skulum ekki dvelja of mikið við það það er í rauninni ekki hægt að fara eftir skoðanakönnunum í þessum efnum en það er hins vegar hægt að fara eftir bestu mögulegu og fáanlegu upplýsingum og bestu mögulegu og fáanlegu upplýsingarnar um kosti þess að ganga í evrópusambandið er að ljúka viðræðunum og leggja þann samning sem upp úr því kæmi í dóm þjóðarinnar þar hefur vægi mitt sem er frekar á því að ganga þarna inn í evrópusambandið vægi míns atkvæðis er alveg jafnmikið að afli og vægi hæstvirts utanríkisráðherra og hvers annars íslendings það er hreinlegasta leiðin til að leiða til lykta þá spurningu sem íslensk stjórnmál og íslenskt samfélag hafa glímt við í langan tíma og í raun og veru í allt of langan tíma virðulegi forseti ég vann við það á árum áður sem fréttamaður að tala við stjórnmálamenn og reyna að knýja þá svara vegna þess að eins og hæstvirtur utanríkisráðherra veit og velflestir hér inni og flestir þeir sem fylgjast með þessari umræðu þá eru til mjög margar aðferðir til að svara ekki spurningum þær spurningar sem

við fréttamenn og ein ágæt aðferð við það er til dæmis að þrengja svið spurningarinnar og reyna að fá kannski þann sem spurður er til að skilgreina ástandið vegna þess að ef viðræðunum hefur ekki verið slitið en samt á ekki að ganga inn í evrópusambandið þá væri ágætt að fá að vita það hjá hæstvirtum utanríkisráðherra hvernig hann skilgreinir þá stöðu íslands gagnvartevrópusambandinu akkúrat núna til þess að ég útskýri þetta þá hefur málflutningurinn hjá ríkisstjórninni verið býsna þversagnarkenndur á köflum í þessum efnum tökum til dæmis ipa styrkina sem hafa komið til tals hér áðan þar segja síðan talsmenn ríkisstjórnarinnar hæstvirtur utanríkisráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra í aðra röndina að það standi ekki til að íslandi gangi í evrópusambandið en í hina röndina finnst þeim það furðulegt að evrópusambandið hafi dregið ipa styrkina til baka vegna þess að ísland sé enn þá með stöðu umsóknarríkis hér sér það auðvitað hver maður að þetta stangast fullkomlega á og gengur ekki upp ég vil aðeins í lok máls míns rifja það upp hvaða ástæður það eru sem mér finnst skipta máli í svarinu við þeirri spurningu hvort við eigum að ganga í evrópusambandið eða ekki það er í fyrsta lagi að við erum evrópsk menningarþjóð og eigum erindi í samstarfi með öðrum evrópuþjóðum í öðru lagi tel ég að alvarlegasta framsal fullveldisins felist í óbreyttum e e s samningi mesti hugsanlegi lýðræðishalli sem við getum búið við sé fólgið í óbreyttu ástandi þar sem við tökum við löggjöf tilskipunum reglugerðum án aðkomu og innleiðum í íslensk lög í þriðja lagi hefur gjaldmiðill evrópusambandinu evran ótvíræða kosti í för með sér umfram það að búa við óbreyttatriði í gjaldeyrismálum þetta eru þrjú atriði sem skipta mjög miklu máli í fjórða lagi vil ég bara einfaldlega segja það og þetta er lykilatriði í mínum huga að þau vandamál sem heimurinn glímir við heimsbyggðin öll hvort sem það er á vettvangi umhverfismála friðar og mannréttindamála hvort það er á vettvangi fjármálaheimsins hvort sem fjallað er um framleiðslu eða verslun þá verða vandamál heimsbyggðarinnar ekki leyst á vettvangi þjóðríkisins þau verða einungis leyst í samstarfi fullvalda þjóða í samtökum á borð við evrópusambandið og þar eigu við fullt öryggi og þar á rödd okkar að hljóma